Wir kennen das schon im Verkehrsausschuss Wenn unser Vorsitzender einen Bericht macht, hat man eigentlich nichts dagegen zu sagen. Er bedenkt immer sehr viele Dinge, und man kann nur sagen Prima gemacht, Brian, man kann zustimmen. In diesem Fall wurde schon verschiedentlich gesagt, es sei ein technischer Bericht. Das klingt so langweilig. Ich finde ihn gar nicht so langweilig er ist zwar technisch, aber er beschreibt ja den Tourismus, der wirklich ein ganz wichtiges Wirtschaftsziel bei uns in Europa ist. 40 der Menschen weltweit reisen nach Europa, das wurde schon gesagt.

All das muss künftig erfasst werden, damit wir wirklich wissen, wie wir unsere Ziele festlegen können. Darum vielen Dank, es ist ein guter Bericht, und wir können ihm, glaube ich, zustimmen.